Persoonlijk ben ik nooit vragende partij geweest om de markt voor het nationaal reizigersvervoer open te stellen, maar ik ben mij ervan bewust dat als wij ooit écht tot een Europese spoorwegruimte willen komen, er spelregels nodig zijn om te bepalen welke operator waar actief mag zijn en onder welke voorwaarden.

Voor mij is het belangrijk dat wij blijven benadrukken dat het openen van de markt geen doel op zich zal worden, maar moet worden gezien als een middel dat hier en daar kan zorgen voor de nodige prikkels met het oog op een betere dienstverlening voor de mensen.

Ten tweede, als de markt op Europees niveau geregeld wordt, dan moeten wij het ook eens zijn over een aantal basisregels over de structuur van de spoorwegbedrijven, de rol van de infrastructuurmanager en de linken tussen deze en de andere operatoren en de spoorwegholding, als die aanwezig is.

Tenslotte moeten wij ook de rechten van de passagiers op het gebied van reisinformatie en ticketing versterken.

Het holding model moet overeind blijven en daar moeten wij soepele regels voor uitwerken. Maar er moeten wel regels zijn.

Wat de sociale elementen betreft is het belangrijk dat wij erop toezien dat collectieve arbeidsovereenkomsten door iedereen worden nageleefd, dat wij de sociale dialoog verder versterken en een aantal problemen oplossen.